Nicméně se domnívám, že je naprosto nezbytné provést důkladné posouzení jeho úspěchů, kterých je málo, a neúspěchů.

Varianta vícerychlostního projektu mi připadá stejně nepřijatelná jako myšlenka vícerychlostní Evropy.

Místo toho se musíme zeptat našich partnerských států, co vlastně od EU očekávají a v jakých oblastech jim můžeme pomoci. Bezhlavé sypání peněz do rozpočtu těchto zemí bez prokazatelně úspěšných reforem v oblasti boje s korupcí a justice také postrádá smysl. Musíme se více soustředit na investování do bezprostředního pokroku pro občany.